Signora Presidente, onorevoli colleghi, domani non sosterremo questa mozione perché non vogliamo essere complici di chi sta pianificando di lasciar annegare nel Mar Mediterraneo lo Stato di diritto, la ragione e con essa le vite di tantissimi, troppi migranti che nei prossimi giorni si consegneranno nelle mani

Fratelli d'Italia e l'ECR continuano a ripetere fino allo sfinimento che c'è solo un modo per impedire le morti in mare ed è impedire le partenze dei barconi. Sulla scorta dei dati che tutti quanti voi avete a disposizione, sappiamo che non c'è alternativa. Sappiamo che, e continuiamo a ripetere anche qui, fino a non poterne più, che per noi il salvataggio in mare è cosa giusta e doverosa quando si tratta di qualcosa di estemporaneo, di occasionale e non di organizzato, spesso in collusione con gli scafisti, così come sappiamo che non c'è alcuna solidarietà nell'accogliere migliaia di persone senza poter assicurare loro un lavoro, delle possibilità, un futuro libero e dignitoso. Per questo pensiamo che questo documento sia uno straordinario manifesto di ipocrisia socialista ed è il motivo per cui, come ECR abbiamo anche presentato una mozione alternativa. Volevamo che rimanesse per iscritto il nostro pensiero e lo abbiamo fatto.